Die Menschenrechte zu schützen, das liegt im Kern der Europäischen Union und des europäischen Projektes und sollte auch im Kern der europäischen Handelspolitik liegen. Da sieht es ja in Vietnam gerade nicht gut aus mit den Menschenrechten.

Nichtregierungsorganisationen sind verboten, genauso wie politische Parteien oder Gewerkschaften. Gerade hat die Kommission ihre neue Handelsstrategie vorgestellt, die ja in vorbildlicher Weise Menschenrechte ganz nach vorne stellt.

Da hätten wir doch als Grüne einige Fragezeichen anzumelden, gerade wenn es um die Anwendung von Investorenschutz geht.

Da haben wir zwar bisher gute Worte, aber diesen Worten müssen eben auch Taten folgen.